nítján hundruð níutíu og fimm um hlutafélög með síðari breytingum

í þessu frumvarpi sem er samið í efnahags og viðskiptaráðuneytinu er lagt til og það er að höfðu samráði við mennta og menningarmálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið að gerðar verði breytingar á nokkrum ákvæðum laga um hlutafélög er varða opinber hlutafélög jafnframt er gert ráð fyrir breytingu á ákvæðum um dagskrá og tillögur í hlutafélögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði þó sett hafi verið í lög ákvæði um opinber hlutafélög í þeim tilgangi að einfalda rekstur slíkra félaga og gefa ríki og sveitarfélögum færi á að stunda rekstur á samkeppnisgrundvelli er mikilvægt að opinber hlutafélög séu gagnsærri en gengur og gerist um hlutafélög í einkaeigu og feti meðalveg milli þess að vera annars vegar opinber stofnun sem fer meðal annars eftir stjórnsýslulögum og upplýsingalögum og hins vegar almennt hlutafélag er gert ráð fyrir að unnt sé að ná þessum markmiðum með því að láta slík félög fara að reglum um eigendastefnu ríkis eða sveitarfélaga gagnvart hverju opinberu hlutafélagi fyrir sig þá er gert ráð fyrir ákvæðum til að tryggja upplýsingaflæði í þessum félögum meðal annars með því að veita fulltrúum starfsmanna félagsins sem um ræðir rétt til að sækja aðalfund félags þeir fá jafnframt rétt til að bera fram skriflegar fyrirspurnir á fundinum eins og kjörnir fulltrúar ríkis eða sveitarfélaga og þar með möguleika til að hafa enn frekari áhrif á starfsumhverfi sitt þá er gert ráð fyrir að gangi þeirra að fundargerðabók aðalfundar eða staðfestu endurriti fundargerðar aðalfundar í ákvæði þriðju greinar frumvarpsins um dagskrá og tillögur í hlutafélögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði felur í sér breytingu á innleiðingu á tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sjö þrjátíu og sex e b frá elleftu júlí tvö þúsund og sjö um nýtingu tiltekinna réttinda hluthafa í skráðum félögum eru gildandi ákvæði ekki talin nægilega skýr hvað tímafresti snertir breytingarnar taka aðeins til aðeins til aðalfunda í hlutafélögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir því að frumvarpið verði það óbreytt að lögum muni ekki hafa í för með sér áhrif á fjárhag ríkissjóðs virðulegi forseti ég legg svo til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar